by mohlo být, že Řecko je všude, že Řecko není jeden členský stát Evropské unie, ale ve skutečnosti je to jakýsi stav ducha, a Řecko tedy je všude.